J'ai envie de vous demander, Monsieur le représentant du Conseil sur quelle planète vivez vous?

Regardez vous dans quel état est la zone euro et comment nous sommes perçus dans le monde entier?

Le semestre européen est une initiative utile, qui a bien démarré, mais qui est très loin de suffire. Je voudrais insister sur un point très sincèrement, c'est une insulte pour ce Parlement de nous dire d'aller regarder sur un site internet pour participer à la prise de décision. C'est une insulte à la démocratie. Nous ne demandons pas l'aumône de vos informations. Nous demandons d'être associés à des choix économiques, sociaux, fiscaux qui vont être absolument majeurs si nous voulons que la zone euro, d'un côté, et l'Union à vingt sept, de l'autre, soient capables de fonctionner un peu mieux, et je crois que c'est une litote, que dans les années précédentes. Nous avons besoin de débats par delà les frontières. Nous avons besoin d'une mobilisation des parlements nationaux. Nous avons besoin d'une mobilisation générale et d'un peu plus que de l'information et de la communication.